Program, ktorý ste nám predstavili, je veľmi ambiciózny, môže posunúť Európsku úniu veľmi výrazne dopredu, a keďže som mala možnosť stretnúť sa s viacerými členmi vašej vlády, viem, že ide o ženy a mužov, ktorí sú veľmi odborne zdatní a dobre pripravení na realizáciu tohto programu, takže vám blahoželám. Osobitne sa teším na spoluprácu s ministrom spravodlivosti a s ministrom vnútra, pretože je to oblasť, ktorej sa venujem ako podpredsedníčka Progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente, a čaká nás tu celý rad práce a opatrení, o ktorých sme hovorili aj včera v rámci večerného zasadnutia, ktoré máme pred sebou a týkajú sa najmä oblasti spravodlivosti a vnútorných záležitostí, ktoré sa práve španielske predsedníctvo podujalo odvážne riešiť. Je tu mnoho otázok a mnoho potrebných riešení v oblasti základných práv občanov Európskej únie, či už v hmotných a procesných právach subjektov civilných a trestno právnych konaní, rovnako ako aj otázky ochrany na znovuzavedenie sociálnej dimenzie európskej politiky.